Doamna președintă, din păcate astăzi avem din nou o dezbatere electorală, o dezbatere în care, fără să se aducă niciun fel de precizare și nici să se spună absolut nimic concret despre România, suntem nevoiți să spunem care este adevărul și, mai ales, să combatem foarte multe dintre lucrurile care au fost spuse și sunt mincinoase.

Doamnelor și domnilor stat de drept fără ca să existe drepturi și libertăți pentru cetățeni nu există.

De doi ani de zile au început să apară dezvăluiri despre o lungă serie de protocoale secrete încheiate cu serviciile de informații și românii au putut să afle cu oroare, cu teamă, cu spaimă că au existat aceste protocoale secrete și că aceste protocoale secrete au condus la abuzuri și nedreptăți abominabile. Cred că este corect să spunem că românii urăsc dublul standard. Urăsc dublul standard în justiție. Urăsc dublul standard în tot ceea ce înseamnă lucrurile care țin de viața lor de zi cu zi produse alimentare care sunt contrafăcute și vin și au invadat piața românească, punând în pericol sănătatea acestora, produse farmaceutice.

În toate punctele de trecere a frontierei cetățenii europeni sunt într o parte, iar românii în cealaltă parte. 80 dintre români în toate sondajele de opinie spun că este inadmisibil și nu recunosc ca fiind legitime abuzurile care au fost făcute în justiție, aceste abuzuri care trebuie să fie odată pentru totdeauna curmate. Și vreau să știți de ce spun aceste lucruri, pentru că au putut să vadă la televizor în fiecare zi mărturii, mărturii și mărturii. Iar românii sunt sensibili pentru că au trăit aceste abuzuri în perioada comunistă și nu vor să accepte că există judecători care sunt șantajați, judecători și procurori care sunt în filmați în baie, în dormitor ca să poată să fie șantajați pentru a li se indica și a li se cere o anumită soluție într un dosar. Românii vor să fie tratați ca parteneri egali, ca cetățeni ai Uniunii Europene. Românii nu vor și nu acceptă această discriminare, care nu este bazată pe absolut nimic concret și este nemeritată.